Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission, et en particulier le commissaire Barnier que je remplace ce soir, ont suivi avec une grande attention la préparation du rapport d'initiative du Parlement sur l'évolution de la passation des marchés publics et la discussion sur les amendements. Une discipline efficace des achats publics est fondamentale pour que l'argent public soit utilisé au mieux pour le bien être des citoyens et des petites et moyennes entreprises, comme l'ont dit M me Ticǎu, Mlle Comi et M.

Les remarques formulées dans le rapport seront dûment prises en compte lors de la préparation de nouvelles initiatives.

Les services de la Commission ont lancé une évaluation ex post des directives Marchés publics. Une communication visant à clarifier la manière d'utiliser la commande publique pour promouvoir le développement durable, l'inclusion sociale et l'innovation est en cours de préparation.

Sur le plan international, nous mettons tout en œuvre pour ouvrir les marchés publics des principales économies du monde.